Er zijn mobiliteitscentra opgericht in landen en regio's waar er geen waren. Er zijn verbazend veel mensen weer aan de slag gegaan, inclusief 50 plussers. Ik denk dat we best een goed resultaat hebben behaald in de onderhandelingen. Het globaliseringsfonds kan weliswaar nooit een goed en toekomstgericht arbeidsmarktbeleid vervangen, maar het geeft mensen die hun baan verliezen in deze tijden van crisis, hoop en uitzicht op nieuw werk en dat is juist nu van onschatbare waarde!